Die Tatsache, ob man Mann oder Frau ist, entscheidet in Europa über den Zugang zum Arbeitsmarkt, über die Arbeitsbedingungen und vor allem auch über den Verdienst. Die Frauen in der EU das wissen wir alle verdienen etwa 16 weniger als Männer, und das schlägt sich natürlich 11 auch auf die späteren Renten nieder. Die Kommission plant jetzt Sie haben es gesagt, Frau Thyssen dieses Problem anzugehen. Ich höre, die Kinderbetreuung soll besser und erschwinglicher werden, Arbeitszeiten sollen flexibler werden, und die Männer sollen mehr Anreize erhalten, bei der Betreuung, bei der Familienarbeit mitzuwirken. Das ist nett, aber es löst nicht das Grundproblem. Denn tatsächlich geht es um Lohnunterschiede. Die müssen wir beheben. Da müssen wir auch an anderen Stellschrauben drehen. Da brauchen wir verpflichtende Aktionspläne zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, wir brauchen Berichte über Entgeltgleichheit, und die müssen für die Arbeitgeber auch obligatorisch sein. Die Kommission Sie haben es gesagt, Sie planen es muss regelmäßig Daten zum Lohngefälle zwischen Mann und Frau erheben und sich auch für eine geschlechterneutrale Arbeitsplatzbewertung einsetzen. Nur so erreichen wir Einkommenstransparenz und auch den Abbau der Einkommensunterschiede.